kljub pomanjkanju ravno statistik, vam vam bi pa kljub temu predstavil nekaj, raziskav, ki obstajajo in te nariše neke spodbudne slike, in sicer petinpetdeset procentov vprašanih LGBTI-oseb v Sloveniji in menim, da se kljub prijavi nasilja in sovražnega govora ne bi pač imajo mnenja, da se jim ne bi nič zgodilo tem povzročiteljem. potem štiriinštirideset procentov meni, da se nasilja ne splača prijavljati, ker se neprestano dogaja. Potem, tretjina slovenske populacije LGBTI, poroča o grožnjah, z nasiljem ter izpostavljenost nasilju. Šestdeset procentov vseh teh oseb, se pravi istospolnih oseb in, tudi oseb v skupnosti LGBTI pa poroča, da so že bili deležni takšnih in drugačnih nasilij oziroma sovražnega govora. zaradi tega so tudi v nekaterih, pač zadevah pojavljajo, da pač na področju sovražnega govora, da se pač vemo, da dosti predlogov je bilo, da se treba lotevati, tegale sovražnega govora s tresočo roko. in, žal na na račun tega potem dobimo mi, ki smo pač, skupnost oziroma člani skupnosti LGNTI oziroma istospolne osebe pač svoj delež zaradi, teh zadev. imam pa še dodatno vprašanje oziroma me še zanima, Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti priporoča, da naši organi oblasti spremenijo in dopolnijo zakonodajo na področju sovražnega govora, ker že prej gospa Katičeva tudi razlagala. Pa zanima me tudi, Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti je v poročilu ugotovila, da Slovenija zelo neredno posreduje zanesljive informacije in statistike o kaznivih dejanjih iz sovraštva. Zato me zanima, zakaj Slovenija teh informacij in statistik ne posreduje bolj redno, se pravi Uradu za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE in zakaj so te statistike, informacije tako nepopolne. Hvala.